Monsieur le Président, vous m'accorderez quand même quelques secondes de plus, en tant que Française, pour adresser d'abord toutes mes pensées aux victimes et à leurs familles, mon soutien à la ville de Strasbourg et remercier aussi nos forces de l'ordre, qui, inlassablement, assurent notre protection. Je pense qu'il était fondamental de continuer de travailler, parce que la démocratie ne doit jamais céder devant la violence.

Merci aussi à notre rapporteur pour son travail, je compte vivement sur lui pour faire entendre la position du Parlement sur certains points indispensables au bon fonctionnement de ce fonds. Dans un monde de plus en plus instable et de plus en plus dangereux, nous devons assurer une meilleure sécurité à nos concitoyens, car ils demandent à être mieux protégés face aux nouvelles menaces. Voulons nous dépendre uniquement de pays tiers, alors que la situation internationale est fragile et rend nécessaire une liberté d'action? Voulons nous continuer à multiplier les doublons, alors que les États membres ne peuvent plus aujourd'hui réaliser les grands projets seuls? Les technologies et les équipements nécessaires au bon fonctionnement de nos armées sont de plus en plus sophistiqués et interconnectés. La coopération est donc indispensable. Lors du trilogue, le Conseil devra être mis face à ses responsabilités. Ce fonds doit être attractif pour les entreprises, cela passe par le financement, les coûts directs et indirects éligibles doivent être largement pris en considération pour que le financement soit à la hauteur de l'investissement et des risques industriels. Mais cela passe aussi par une gouvernance claire et communautaire. La Commission européenne doit, sous le contrôle du Parlement, être celle qui met en œuvre et gère ce fonds, c'est le seul moyen de garantir une vraie approche communautaire. Il nous faut aussi un contrôle éthique efficace qui apporte de la visibilité aux investisseurs, ainsi que des conditions d'éligibilité très encadrées.